heyra eflaust halda áfram að ræða þetta mikilvæga mál en þetta er satt best að segja ein nöturlegasta og ömurlegasta birtingarmynd hrunsins sem við upplifðum á síðastliðnu hausti og höfum skuldbundið okkur þjóðina með svo afdrifaríkum hætti sem raun ber vitni það hefur margt verið sagt hér og ég held að það sé ljóst að menn verða að hafa í huga forsögu málsins og hvernig þetta var allt saman á síðastliðnu hausti hvernig staðan var ellefta október þegar þetta minnisblað var gert þá var allt að því hótun í gangi varðandi það að loka á olíuflutninga til landsins matvælaflutninga og það að samkomulagið við alþjóðagjaldeyrissjóðinn var í algjöru uppnámi menn vildu leita til noregs með lán þar voru dyrnar líka lokaðar þar til menn hefðu náð samkomulagi eða einhverri sátt í þessu mikilvæga og erfiða máli þetta voru

það fram sem sagt hefur verið að utanríkisráðuneytið vissi það mætavel að þetta minnisblað var gert við hollendingana og utanríkisráðuneytinu var líka fullkunnugt um það og inni í málinu öllu að það ætti ekki að gera það við bretana og líka fullkunnugt um það að hollenska forsætisráðherranum var sagt það að við mundum ekki halda áfram með málið á þeim forsendum og á þeim grundvelli sem

áfram að tala við okkur hvernig ætti að leysa úr þessu máli en fóru ekki að krefja okkur um endi á grundvelli samkomulagsins þetta vissu menn og við héldum okkar aðstöðu vel á lofti utanríkismálanefnd gerði það líka þar sem hún var að fjalla um tillögur utanríkisráðherra utanríkisráðuneytið kom hæstvirts utanríkisráðherra mikið að málinu og þetta ætti hann að vita manna best en hvað sagði meðal annars í nefndaráliti frá utanríkismálanefnd meiri hlutans þar segir meðal annars með leyfi forseta frumforsenda þess að leitað væri pólitískrar lausnar á málinu var að tryggt yrði að tekið yrði tillit til hinna erfiðu aðstæðna sem nú eru uppi

hlutans það var sérstaklega verið að hnykkja á því að það yrði að taka tillit til erfiðra aðstæðna síðan segir með leyfi forseta leiði samningar ekki til ásættanlegrar niðurstöðu hvað er meiri hluti utanríkismálanefndar að segja nefndin er að segja það er hugsanlegt að við náum ekki niðurstöðu í málinu við ætlum ekki að gefa frá okkur okkar lagalega rétt og okkar stöðu hvað þjóðarrétt varðar enda segir en hin umsömdu viðmið fela ekki í sér að stjórnvöld afsali sér með einhverjum hætti lagalegri stöðu að þjóðarétti sem ríkið hefur í dag icesave deilan er náttúrlega þessi birtingarmynd af meingölluðu regluverki e s b við stöndum frammi fyrir því og það þarf að leysa á pólitískum forsendum við vitum það stjórnmálaöflin þurfa að leysa þessa erfiðu deilu og þess vegna spyr maður sig var ekkert að marka þennan hasar þennan hávaða og þennan sannfæringarkraft sem hæstvirtur fjármálaráðherra var uppfullur af síðastliðið haust og undir lok síðasta árs þegar hann var að mótmæla þessu öllu saman

núna er hann að fara að skrifa undir samninga ætlar sér að skrifa undir samning vegna icesave deilunnar þrátt fyrir að vera algjörlega á móti henni hvar er sannfæringarkrafturinn hjá hæstvirtum ráðherra og ég tel að hann verði að upplýsa þjóðina um þessi merkilegu sinnaskipti sín í málinu

héldum að við næðum betri niðurstöðu heldur en við erum að fjalla um núna af hverju eru vextirnir svona háir og af hverju liggja ekki fyrir einhver gögn um það að þetta snerti ekki lánshæfismat ríkisins það dugar mér ekki lengur að heyra hæstvirtur fjármálaráðherra segja að það skipti ekki máli þetta hafi ekki áhrif ég vil fá að sjá gögn um það að þetta muni ekki hafa áhrif á lánshæfismat íslenska ríkisins